Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous avons un choix majeur à faire sur la pêche électrique. Soit nous poursuivons et nous généralisons l'électrocution des fonds marins qui décime les poissons, sacrifie les pêcheurs, désertifie nos territoires côtiers, soit nous interdisons la pêche électrique, cette arme de prédation massive, nous protégeons les ressources, nous sauvons la pêche artisanale et nous avons de beaux et bons poissons dans nos assiettes. Alors oui, nous devons voter l'interdiction et nous devons le faire malgré la Commission européenne parce que, Monsieur le Commissaire, comme le reste de la Commission, vous continuez à mentir sur la pêche électrique, vous mentez sur le fondement scientifique de vos décisions, vous avez failli sur les dérogations il n'y a aucun protocole scientifique sur vos dérogations vous avez failli sur l'expansion des dérogations qui en font aujourd'hui une pêche massive. Alors pour la pêche artisanale, pour les océans, pour les chefs cuisiniers qui nous soutiennent, pour les ONG qui nous soutiennent, interdisons cette pêche. Monsieur le Commissaire, vous devrez rendre des comptes devant cette assemblée.